Gospođo predsjedavajuća, želim odmah na početku naglasiti da su kohezijska politika i kružno gospodarstvo najbolji primjeri kako neke politike idu ruku pod ruku, kako su neke politike koje mi ovdje zagovaramo, o kojima govorimo u Europskom parlamentu, u stvari dvije strane iste medalje. Ja bih ovdje rekao zlatne medalje. Jer, ono što je kohezijska politika i što je kružno gospodarstvo zaista zaslužuje, olimpijskim rječnikom rečeno, zlatnu medalju. Zato želim iskoristiti priliku da se zahvalim i čestitam kolegi Škrlecu na njegovom izvještaju i svima nama koji smo radili na ovome izvještaju, jer vjerujem da ono zaista oslikava ono što nije budućnost Europske unije, nego ono što je sadašnjost Europske unije. Neophodna potreba za otvaranjem zelenih radnih mjesta je nešto što je potreba današnjice, a ne sutrašnjice. Upravljanje otpadom, sve ono što se zaista dešava u našem okolišu, govori koliko je prijeko potrebno investirati i novce iz kohezijske politike u kružno gospodarstvo. Imamo puno primjera na našem kontinentu, odličnih primjera, ali na žalost imamo i puno onih drugih primjera i o njima trebamo govoriti. Želim istaknuti jednu relevantnu činjenicu nema uspjeha u zbrinjavanju otpada, nema uspjeha u kružnom gospodarstvu, nema otvaranja zelenih mjesta, ako se snažno ne uključe lokalne i regionalne samouprave. Ima puno dokaza za to i moje osobno iskustvo vrlo jasno govori u tom pravcu i zato pozivam Komisiju da razgovaramo i o tome što su bili promašaji kada govorimo o investiranju u gospodarenju otpadom, jer i toga imamo, i što ćemo učiniti da saniramo te promašaje.